Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vois M.

Compte tenu de ses effets négatifs, en particulier pour l'environnement et la sécurité alimentaire, la question du gaspillage des denrées alimentaires retient à l'évidence de plus en plus l'attention.

2010. Que pouvons nous faire au niveau de l'Union? La Commission, qui a déjà adopté plusieurs propositions, est en train d'en élaborer d'autres qui contribueront à s'attaquer au problème du gaspillage des denrées alimentaires à différents niveaux. J'ai déjà mentionné la réforme de la PAC, qui porte essentiellement sur le stade de la production et de la transformation de la chaîne agroalimentaire. Les mesures en vigueur, qui contribueront à renforcer la durabilité du secteur agricole, par exemple, les programmes agro environnementaux, seront maintenues. D'autres seront mises en place pour répondre aux autres recommandations contenues dans le rapport, telles que la possibilité d'inclure dans les programmes de développement rural des sous programmes thématiques pour soutenir les petites exploitations agricoles et favoriser la création de filières d'approvisionnement courtes. C'est la question des kilomètres alimentaires. La Commission développe aussi actuellement un partenariat européen pour l'innovation sur la productivité et le développement durable de l'agriculture, dont l'objectif est de promouvoir une agriculture durable qui permette d'obtenir davantage de résultats avec moins de ressources. Les forums à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, dont nous avons déjà discuté ce matin, travaillent également sur les questions de l'optimisation de l'emballage alimentaire et de la limitation maximale des déchets alimentaires. La Commission utilise des plates formes telles que le forum européen du commerce de détail sur la durabilité, la table ronde européenne pour une production et une consommation alimentaires durables et un réseau informel d'États membres pour s'attaquer à la question de la viabilité environnementale. En outre, le 20 septembre, la Commission a défini une feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, qui vise à transformer l'économie européenne en un système durable d'ici

La feuille de route fixe ainsi l'objectif ambitieux de réduire de moitié le gaspillage d'aliments encore propres à la consommation dans l'Union européenne d'ici à 2020, et de parvenir à une diminution de 20 des ressources dans la chaîne agroalimentaire pour la même date. Cette question figure dans les recommandations du rapport. La feuille de route appelle, également, à l'élaboration, en 2013, d'une communication sur l'alimentation durable pour faire progresser ce dossier complexe d'une manière cohérente et concrète. Elle préconise également l'élaboration d'une méthodologie, basée sur des critères de durabilité, pour les principales denrées alimentaires, d'ici

Mon collègue, le commissaire Dalli, a examiné cette possibilité avec votre rapporteur, car tout le monde s'accorde généralement à dire qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre le gaspillage des denrées alimentaires dans l'ensemble de la chaîne agroalimentaire.